Wir sprechen heute über Medizinprodukte, und ich glaube, wir brauchen hier strengste Zulassungskriterien, wir brauchen strengste Kontrolle, und wir brauchen eine weitestgehende Information. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass nur der geringste Teil der Brustimplantate wirklich als medizinische Produkte im Sinne von medizinischer Therapie oder Behandlung Verwendung findet und dass ein ganz großer Teil

Meine Frage heute geht dahin und da möchte ich bei Linda McAvan anschließen wie weit wir es auch als Gesundheitsverantwortliche verantworten können, dass in der Zwischenzeit ein Großteil der Europäer, in erster Linie Frauen, von sich ein so gestörtes Selbstbild haben, dass sie glauben, über derartige Implantate erst wirklich Frau zu sein.